Jako polityk, ale i przede wszystkim lekarz, zdaję sobie sprawę, jak istotnym czynnikiem dla jakości naszego życia jest powietrze, którym oddychamy. Omawiane zagadnienie jest jednak złożone, bo kompetencje Unii Europejskiej w tym temacie są ograniczone. W szczególności prawo Unii nie nakazuje wprowadzania stref wyłączonych z ruchu drogowego lub ograniczających ten ruch, a takie decyzje pozostawione są społecznościom lokalnym. Państwa członkowskie i samorządy mają wiele innych narzędzi służących do poprawy jakości powietrza. Poza tym dziś ponad 20 państw członkowskich ma problem ze spełnieniem norm jakości powietrza, więc problem nie ogranicza się do jednego miejsca. Myślę, że potrzebujemy więcej innowacyjnego podejścia do energetyki, transportu i planowania przestrzennego. Jako lekarz jestem również wierna zasadzie Powinniśmy uwzględniać uwarunkowania i życzenia społeczności lokalnych, gdyż odgórnie narzucane rozwiązania, które im nie odpowiadają, mogą w dłuższym czasie przynieść negatywne skutki.